Doamnă președintă, doamnă comisar, vă felicit pentru că ați făcut această declarație și ați spus că este necesar să avem exemple de bună practică pe care să le împărtășim.

Sunt un om care a lucrat cu Asociația persoanelor cu dizabilități. Sunt persoane responsabile, de multe ori mult mai implicate civic decât celelalte persoane și este absolut incorect și imoral să le punem o barieră. Cred că este foarte important să vedem cum putem să simplificăm participarea pentru că, de foarte multe ori, din cauza infrastructurii inadecvate, persoanele nu pot participa.

Poate vă gândiți, doamnă comisar, la o modificare și a acestei reglementări, pentru că, de foarte multe ori, am întâlnit și am avut discuții concrete persoane cu dizabilități sub tutelă sunt aproape în sclavie. Își arogă drepturi asupra vieții lor, nelăsându le și nepermițându le să participe la viața civică.